Monsieur le Président, chers collègues, deux États membres la France et la Grande Bretagne ont annoncé leur intention d'envoyer vers l'Afghanistan des réfugiés qui étaient venus en Europe pour essayer de sauver leur vie. Je crois que nous ne pouvons pas rester sans agir face à cette menace très grave pour leur survie. Le Guardian le quotidien britannique, rapportait au mois d'octobre dernier que des réfugiés afghans expulsés d'Australie avaient été tués en arrivant dans leur pays. Je pense que tout cela est absolument contraire à tous nos engagements internationaux. La Commission européenne elle même disait dans un plan d'action de juin 2008 que les mesures légitimes pour réduire l'immigration illégale ne devaient pas avoir pour effet d'empêcher les réfugiés d'avoir accès à la protection dans l'Union européenne, et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés a mis en garde l'Union européenne contre toute remise en cause de la Convention de Genève et des autres formes de protection complémentaires qui doivent amener à renoncer à expulser des réfugiés afghans vers l'Afghanistan. De nombreux députés, de quatre groupes différents, ont signé un appel dans ce sens. Je vous demande, Monsieur le Président, d'intervenir auprès de la Commission européenne, auprès de la Grande Bretagne et de la France, et notre maison, notre Chambre, doit se saisir de cette question pour ne pas laisser commettre ce crime contre le droit d'asile.